hæstvirtur forseti ég beini hér fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra um málefni vaðlaheiðarganga reyndar er það svo að frá því að þessi fyrirspurn var fyrst lögð fram þá hefur nú ýmislegt brugðið til tíðinda hvað þá framkvæmd varðar hún hefur verið boðin út síðan þessi fyrirspurn var lögð fram en þær spurningar sem ég lagði fyrir ráðherra á sínum tíma voru í fyrsta lagi hvað líður undirbúningi vaðlaheiðarganga í öðru lagi hvenær má búast við að framkvæmdir verði boðnar út og í þriðja lagi er fyrirhugað að umferð um göngin verði gjaldfrjáls nú liggur það fyrir hvað fyrstu tvo liðina varðar að búið að bjóða framkvæmdina út og það er búið að segja frá því að það eigi að hefja framkvæmdir vorið tvö þúsund og níu eins og ég hef skilið þetta sem ég fagna virkilega eins og allir norðlendingar og eyfirðingar en hins vegar er þriðji liðurinn sem vefst fyrir mér í ljósi þess um leið og óska hæstvirtum ráðherra til hamingju með það að vera ráðherra samgöngumála hér í landinu þá var það eitt af höfuðstefnumálum samfylkingarinnar í norðausturkjördæmi eins og hæstvirtur forseti kannast nú líklegast við að þessi framkvæmd ætti að vera boðin út strax eða á árinu tvö þúsund og sjö henni yrði trúlega lokið um áramótin tvö þúsund og níu til tvö þúsund og tíu eins og hæstvirtur ráðherra skrifaði þá í aðdraganda kosninga og hann boðaði það að það yrði ekkert veggjald tekið vegna umferðar um þessi göng eins og allir muna sem búa á akureyri og á norðurlandi eystra þá var þetta eitt höfuðstefnumál samfylkingarinnar í aðdraganda kosninganna stórir borðar voru settir upp þar sem í stríðsmálningarlitum stóð gjaldfrjáls vaðlaheiðargöng strax þetta man fólk náttúrlega og því vil ég spyrja hæstvirtan samgönguráðherra því ég tel í ljósi yfirlýsinga hans að það sé eiginlega útséð með það að þau verði ekki gjaldfrjáls eins og hæstvirtur ráðherra lofaði en nú komst hæstvirtur ráðherra í þá aðstöðu að fara akkúrat með málefni samgöngumála hvort hann hafi ekki reynt í viðræðum við sjálfstæðisflokkinn að koma því þannig í kring að hann gæti staðið við það loforð sem hann

það hvort veggjald ætti að vera á framkvæmdinni eða ekki en að sjálfsögðu fögnum við framsóknarmenn því að það sé búið að bjóða þessa framkvæmd út við höguðum málflutningi okkar þannig í aðdraganda síðustu kosninga að það væri raunhæft að standa við þau loforð sem við héldum uppi þá en því miður er því ekki til að dreifa í málflutningi samfylkingarinnar